Madame la Présidente, mes chers collègues, les attentats du 13 novembre dernier ont plongé l'Europe et le monde dans la sidération. Je souhaite que nous ayons une pensée pour les victimes et les familles des victimes, à la veille des obsèques nationales. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être, nous devons agir, nous devons réagir à la hauteur de nos responsabilités et de la confiance que nous ont donnée les citoyens européens. Le rapport, dont nous débattons ce soir, ne doit pas nous diviser mais doit nous conduire à un consensus pas un consensus mou, pas un consensus de facilité mais un consensus sur la nécessaire prise de conscience à lutter fermement contre la barbarie et le terrorisme qui est aujourd'hui en notre sein. Les mesures proposées dans ce rapport contribuent à resserrer les mailles du filet, à refermer l'étau sur des barbares qui profitent de notre état de droit et de nos valeurs universelles qu'ils connaissent si bien, puisqu'ils sont nés en Europe et qu'ils ont vécu en Europe, et qu'ils souhaitent absolument détruire. Aucune excuse, aucune circonstance atténuante, aucun bon sentiment ne doit effectivement prendre place face à ces criminels. À défaut, nous devrons rendre des comptes à nos compatriotes sur notre faiblesse et sur notre lâcheté.

Internet est devenu le premier camp d'entraînement virtuel de ces terroristes radicaux à coups de vidéos et de sites quasi hollywoodiens incitant à la haine, à la barbarie, au terrorisme et au crime. La prison, autre lieu de radicalisation sur lequel nous avons trop longtemps fermé les yeux, pensant que ceux qui se radicalisaient se tournaient vers la foi.

Cet aveuglement a conduit à la formation, au recrutement de barbares, les préparant ainsi à devenir des bombes à retardement, une fois remis en liberté.

Aujourd'hui, il faut dénoncer tous ces pays étrangers qui déversent leur argent sans contrôle ni transparence au profit de structures, de lieux de culte, officieux ou officiels, d'associations, au profit d'individus s'autoproclamant imams, tout cela sur le territoire de l'Union européenne. Peu à peu, ils ont anéanti nos valeurs, déstructuré des individus qui sont devenus les ennemis de nos pays, où ils sont nés et où ils ont vécu. L'ennemi, aujourd'hui, n'est plus extérieur, il est intérieur et nous avons été responsables de la création de ces monstres. Ensuite, s'agissant du contrôle des déplacements des individus signalés, surveillés ou radicalisés, le PNR européen comme intra européen s'impose désormais. Les terroristes des attentats Paris auraient pu être plus facilement localisés et nous aurions pu connaître l'ampleur de leur réseau qui les a conduits à commettre le carnage de vendredi dernier comme d'ailleurs, mais cela ne suffit pas, les contrôles systématiques aux frontières de l'Union européenne qui doivent être rapidement mis en place comme le retour des djihadistes, qui doivent être arrêtés, retenus dès leur retour. Ces mesures ne sont pas exhaustives et vos amendements, mes chers collègues, évidemment sont les bienvenus. Mais, même adopté, ce rapport n'aura d'effet que si la Commission européenne et le Conseil acceptent de mettre en œuvre ces mesures. Alors, prenez vos responsabilités. Les citoyens européens nous observent et attendent beaucoup de nous. Soyons à la hauteur de leurs attentes, sinon nous le paierons encore très cher. En cela, j'appelle l'attention de nos collègues socialistes puisque des amendements irresponsables et je pèse mes mots ont été déposés, comme le refus du contrôle aux frontières de l'Union européenne pour éviter le contrôle des migrants alors même que des terroristes se sont infiltrés comme migrants. Si nous faiblissons face à cela, si nous ne mettons pas en place ce contrôle, ce sera une injure faite à la mémoire des victimes des attentats du mois de janvier et du 13 novembre dernier.